virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um aukna samvinnu og samráð um öryggis og björgunarmál milli vestur norðurlandanna og við önnur ríki við atlantshaf nefndin hefur fjallað um málið og fékk umsagnir bárust um málið frá slysavarnafélaginu landsbjörgu siglingastofnun landhelgisgæslu íslands og ríkislögreglustjóranum auk þess sem álit barst frá allsherjarnefnd alþingis hér er um að ræða tillögu sem á rætur að rekja til íslandsdeildar vestnorræna ráðsins og er lagt til að alþingi álykti með sama hætti og vestnorræna ráðið hefur gert um umfjöllunarefni tillögunnar

og leggur utanríkismálanefnd til að þingsályktunartillagan verði samþykkt bjarni benediktsson og guðfinna s bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn steingrímur j sigfússon ásta ragnheiður jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir lúðvík bergvinsson kristinn h gunnarsson og björk guðjónsdóttir